Chodzi o podkreślenie, że pewne argumenty historyczne są daleko za nami, i o rozważenie tego, że czas zimowy do czego ja chciałem doprowadzić tak jak teraz go rozumiemy, to jest ten właściwy. No i wreszcie za siedem tygodni wracamy do czasu letniego, tak że nasza debata chyba tu, w tej chwili nie wniesie aż tak wiele.